Herr Präsident! Mit dem heutigen Dokument endet das zweite Mandat unseres Sonderausschusses. Während wir im ersten Bericht aktuelle Lösungen entwickelt haben Bankenabgabe, Zertifizierung von Hedgefonds, Finanztransaktionssteuer geht es jetzt um Visionen über 2013 hinaus Regeln für effektives Krisenmanagement, vertiefte Integration zwischen den Staaten, Nachhaltigkeit in der Beschäftigungs und Wachstumspolitik. Haushaltsdisziplin muss zum neuen Volkssport werden, von der regionalen bis zur europäischen Ebene. Die jahrelange Aushöhlung des Stabilitäts und Wachstumspakts muss abgelöst werden von einem robusten Überwachungssystem, dem sich kein Euroland mehr entziehen kann. Entscheidungen sind gefragt. Ist ein europäisches Finanzministerium, wie es EZB Präsident Trichet empfiehlt, nötig? Kommen die Eurobonds, bei strikter Einhaltung von Vorgaben?

Wie kann die Dominanz der oft völlig falsch liegenden Ratingagenturen gebrochen werden? Wie sieht eine stabilere Beteiligung der Banken an der Krise aus? Wir brauchen keine durch Ängste entstandene Renationalisierung, wir brauchen mehr Europa!